Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord remercier M. Pirinski pour son excellent rapport, mais c'est à vous, Monsieur le Président Hoyer, que je souhaite m'adresser aujourd'hui. Vous représentez une institution en situation de quasi monopole sur les garanties des instruments financiers de l'Union européenne. Les milliards brassés par votre banque sont ceux des citoyens européens. Je tenais à faire ce rappel en préambule pour réaffirmer que vous êtes une banque, certes, mais que vous ne représentez pas une banque comme les autres.

Ce plan d'investissement, nous, socialistes et démocrates, l'avons clairement appelé de nos vœux, conscients du déficit d'investissement dont l'Europe est victime depuis la crise de 2008. Or, aujourd'hui, après un an de mise en œuvre, nous avons quelques inquiétudes. Nous avons voulu un plan permettant des investissements supplémentaires en Europe.

Je voulais savoir également s'il était utilisé dans le processus de sélection et, plus précisément, comment vous évaluez les créations d'emplois lors des sélections, car, à Paris comme à Bruxelles, je rencontre des porteurs de projets innovants et créateurs d'emplois qui voient leur dossier refusé parce que trop risqué. Or, Monsieur le Président, nous avons débloqué 16 milliards d'euros de garanties sur le budget de l'Union pour que vous conserviez votre triple A tout en investissant dans des projets plus risqués. Considérez vous avoir rempli votre part du contrat?